Nous devons avoir une plus grande charité pour ceux qui nous sont unis par le sang, disait saint Thomas d'Aquin, et, ajouterai je, par l'amour de la patrie.